Stany Zjednoczone są najważniejszym strategicznym partnerem Unii Europejskiej, dotyczy to zarówno sfery politycznej, jak i gospodarczej. Ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to warunek skutecznego rozwiązywania dzisiejszych problemów, takich jak walka z kryzysem gospodarczym, zapewnienie stabilności, bezpieczeństwo energetyczne oraz zwalczanie terroryzmu. Próba budowania własnych sił zbrojnych na fundamencie Traktatu Lizbońskiego nie może podważyć realnej współpracy w ramach NATO. Jest oczywiście kilka technicznych spraw do uregulowania ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie nadchodzącego szczytu. Po raz kolejny wraca sprawa wiz, a de facto dyskryminowania czterech państw członkowskich Unii Europejskiej przez Stany Zjednoczone w polityce wizowej, w tym Polski.